Niestety nie wszystkie kraje europejskie wykazują zaangażowanie w realizację inicjatywy jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej, co przekłada się również na niedogodności i zwiększone koszty obsługi pasażerskiej. Tymczasem pełne wdrożenie powyższego mechanizmu przełożyłoby się na wzrost liczby nowych miejsc pracy, zwiększenie konkurencyjności przewozów lotniczych, a także rozwój branży turystycznej.